Najmä v odľahlejších regiónoch a oblastiach ovládaných radikálnymi náboženskými politickými skupinami sa brutálne zvyky zo stredoveku naďalej používajú. Preto je úsilie Európskej únie o zmenu myslenia obyvateľstva týchto krajín smerom k humánnejšiemu a kultivovanejšiemu súžitiu nesmierne dôležité. Aktivity Únie na podporu útulkov pre ženy, ktoré sa potrebujú ochrániť pred domácim násilím, či ponižovaním v rodine, ale aj na verejnosti, sú nesmierne dôležité. Popri poskytovaní reálnej humanitárnej pomoci ženám a dievčatám v teréne musíme však vyvíjať aj trvalý tlak na štátne autority, aby využívali celý svoj vplyv v spoločnosti na potlačenie týchto divokých praktík voči ženám a dievčatám.